Señora Presidenta, hace ya unos meses, el humorista gráfico conocido como El Roto publicó una viñeta en la que se podía leer Hay que alentar a los jóvenes a salir del país, no sea que pretendan cambiarlo..

de miles de jóvenes ―y no tan jóvenes― en los últimos años se han visto obligados a exiliarse porque en el Estado español se les niega el futuro. Se les expulsa y, además, después, cuando ya están fuera, se les impide votar. En 2011, el Partido Popular y el Partido Socialista cambiaron la ley electoral y ahora los ciudadanos y ciudadanas españoles residentes en el extranjero tienen que rogar el voto para poder participar en las elecciones, todo un proceso con mil trabas y mil dificultades que, prácticamente, les impide ejercer su derecho al voto.

Es perfecto primero les echan y luego no les dejan votar. Perfecto para que algunos continúen apoltronados en sus escaños sirviendo a aquellos que nos han conducido a la situación actual de paro y exilio. Pero quieran o no, y a pesar de que le niegan el voto a miles de jóvenes, vamos a cambiar este país.